Señor Presidente, la Comisión de Presupuestos opina que es de la máxima importancia la acotación clara de cada uno de los instrumentos presupuestarios. Por ello, la opción más realista parece ser la creación de un nuevo instrumento para acciones distintas de la ayuda pública al desarrollo de los países que entran en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Desde un punto de vista presupuestario, no parece adecuada la propuesta de financiación procedente de la Comisión de Desarrollo, ya que este dinero no existe, al no contar esas líneas con una cantidad de crédito asignado de manera plurianual existe un crédito para 2009, pero no para más allá.